Wzywa na przykład w ustępie pierwszym do finansowania mediów w imię zapewnienia ich niezależności. No Drodzy Państwo, jeśli media będą finansowane przez rząd, to nie będą niezależne, będą właśnie zależne od rządu. I to jest chyba najgorszy rodzaj zależności, jaki może być dla mediów.

No to będzie jak z tymi kozami i owcami za parę lat, że trzeba będzie za niedługo ratować upadający sektor, jak się znowu w niego wmieszacie. Będziemy musieli, żeby się czegoś dowiedzieć, tłumaczyć chińskie strony internetowe. Chcecie wpisać do praw człowieka prawo dostępu do internetu no to jak to ma wyglądać? To oznacza, że inni będą mieli obowiązek zapewnienia temu komuś dostępu do internetu, jeśli on ma prawo dostępu do niego niezależnie od tego, czy za niego zapłacił czy nie.

I dlaczego ma jeden człowiek żyć na koszt drugiego?